Actualul context internațional fundamentează o nevoie esențială a Uniunii Europene de a investi major în consolidarea relațiilor cu partenerii din spațiul extra comunitar.

Infrastructura vitală pentru interconectarea UE cu regiunile limitrofe trebuie să fie susținută inclusiv prin Planul de investiții strategice prezentat de către Comisie. Direcționarea corectă a resurselor europene către dezvoltarea infrastructurii mari de transport din Estul Europei este o obligație pe care factorii decizionali o au în perioada următoare. Statistic, investițiile în infrastructura de transport au cea mai mare rată de multiplicare dintre toate investițiile. În plus, investițiile în autostrăzi, căi ferate, porturi sau aeroporturi ajută economiile locale să se dezvolte și creează mult doritele locuri de muncă pe care cu toții am promis că le vom oferi cetățenilor noștri și în special tinerilor. Prioritatea strategică de dezvoltare a zonelor de graniță ale UE trebuie să plece de la investiții majore în infrastructură. Numai România are în acest moment propuneri de proiecte de infrastructură în valoare de 62 de miliarde de euro.